Salut inițiativa doamnei Angelilli de a readuce în discuție această temă. Am remarcat preocuparea constantă a colegei mele pentru subiectele delicate care privesc copiii, precum cel de față, și vreau să o felicit pentru aceasta. Am dorit să iau cuvântul la această dezbatere deoarece, din păcate, țara mea se află în recentul studiu EU Kids Online în grupul de risc crescut. Studiul a fost realizat cu sprijinul Comisiei Europene și se referă la timpul petrecut de copii pe internet, nesupravegheați. Depășind media europeană de 88 de minute pe zi, copiii din România sunt astfel mult mai expuși abuzurilor provenite din sfera informatică. Consider că trebuie consolidată cooperarea dintre statele membre, în special în privința implementării cadrului legal.

Cetățenii ar putea avea un rol de prevenire prin simpla semnalare a incidentelor de acest tip. Spre exemplu, în România, Centrul pentru copii dispăruți și exploatați sexual FOCUS este foarte activ. Înființat în anul 2007, el se implică în acțiuni de sensibilizare a societății, precum și în prevenirea acestui fenomen. Totodată, administrează numărul de urgență pentru raportarea cazurile de pornografie infantilă și este cofinanțat de Comisia Europeană.